Demolările proiectelor finanțate de către Uniunea Europeană sau și de către Uniunea Europeană sunt recurente și a venit timpul să facem ceva ca să împiedicăm acest lucru, pentru că fiecare demolare, practic, demolează cărămizile unui edificiu numit pacea și Este important, nu numai pentru că este o irosire a banilor cetățenilor europeni, dar și pentru a evita strămutarea continuă a familiilor palestiniene care trăiesc în aceste zone și pentru a asigura că asistența europeană se duce în mod eficient la cei care au nevoie. În absența unui acord politic, asistența umanitară rămâne imperativ necesară, dar are un potențial limitat. De aceea, obiectivul principal al Uniunii rămâne readucerea pe agendă a procesului de pace, așa cum subliniați dumneavoastră acum câteva momente. Este necesar să susținem viabilitatea two state solution ca singura soluție pentru a pune capăt celui mai lung conflict din regiune. Acestea fiind spuse, Israelul are obligația de a respecta regulile dreptului umanitar internațional, cât și de a stopa expansiunea colonizării acestor zone. Israelul este partenerul nostru, unul din cei mai importanți, una din puținele țări cu care avem o cooperare complexă, însă Israelul, ca stat suveran și democratic, are în egală măsură datoria de a și asuma responsabilitatea acțiunilor sale, prin a asigura atât respectul angajamentelor sale internaționale, cât și respectul principiilor democratice care îl definesc și îl guvernează ca stat.

Astăzi este imperativ, pe de o parte, să continuăm ajutorul umanitar și să investim în viitoarea statalitate palestiniană.